Gospodine predsjedniče, vidim kako se ovdje uglavnom javljaju s grčkog jezičnog područja kolege i raspravljaju o internim grčkim problemima. Ja želim zahvaliti gospodinu Samarasu i grčkom predsjedništvu na naporima, koje je usprkos internim problemima koje Grčka ima trenutno uspijevalo se baviti sa općim europskim problemima i sa svim onim vrijednostima za koje se svi zajedno zalažemo.

Javila sam se na početku vašeg predsjedavanja i bilo mi je drago što ste stavili akcent na pomorsku politiku obzirom da dolazim iz Hrvatske, iz vaše bliske regije.

Veselim se da će talijansko predsjedavanje, obzirom da smo susjedi, nastaviti raditi na tom projektu, a što se tiče svih ostalih postignuća koja ste spomenuli pozdravljam i bankovnu uniju i zajedničko tržište i sve ono što ste napravili u gospodarskom smislu. Međutim, ipak treba napomenuti da se nezaposlenost mladih i uopće nezaposlenost nije smanjila i da to ostaje trajni problem i slažem se s predsjednikom Barrosom koji je rekao da treba nastaviti na tome raditi jer Europa sada ima niz instrumenata koje može koristiti, koji prije nisu postojali i ja vjerujem da ćemo zajednički nastaviti raditi na istom problemu sa talijanskim predsjedništvom.